mæli hérna fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um greiðslu kostnaðar vegna opinbers eftirlits með fjármálastarfsemi sem er tuttugasti og áttunda mál þingsins á þingskjali tuttugu og átta frumvarpið er árviss viðburður enda hefur ör þróun á fjármálamarkaði kallað á reglulega endurskoðun árlega á bæði útgjöldum til fjármálaeftirlits og þeim álagningarhlutföllum sem beitt er til fjármögnunar á rekstri fjármálaeftirlitsins að þessu sinni eru aðstæður að sjálfsögðu afar óvenjulegar svo ekki sé meira sagt en um leið kærkomið tækifæri til að fara örlítið yfir stöðu fjármálaeftirlitsins nú og síðustu missiri en þess má geta að í fyrra var starfsemi fjármálaeftirlitsins efld gríðarlega þegar tekjustofnar þess jukust um fimmtíu og tvö prósent einungis í fyrra um fimmtíu og tvö prósent þannig að það hefur verið deilt mjög markvisst og kerfisbundið undir eftirlitið á síðustu mánuðum og missirum auðvitað jókst bankakerfið gríðarlega hratt og það var mikið kapphlaup fyrir stjórnvöld og stofnanir að halda í við þann vöxt og tók tíma en það er hægt að fullyrða það að á síðustu árum hefur tekist vel til í uppbyggingu á fjármálaeftirlitinu stjórn þess hefur staðið sig vel og starfsmennirnir hafa unnið gott starf og það ber sérstaklega að nefna þetta í samhengi við þá umræðu sem átti sér stað í vikunni eftir að bankastjórn seðlabankans og talsmaður hennar kom fram með mjög afdráttarlausa ræðu sem var ekki hægt að skilja öðruvísi en svo að hrun kerfisbankanna þriggja væri meira og minna fjármálaeftirlitinu að kenna og því að ríkisstjórnin árið nítján hundruð níutíu og átta hefði skilið þáverandi bankaeftirlit út úr seðlabankanum og stofnað hið nýja fjármálaeftirlit sem var gert fyrir tíu árum síðan af þáverandi ríkisstjórn

álagspróf og sitt regluverk ég get alveg staðhæft það hér að ábyrgðin á fallinu var ekki eftirlitsins það er alveg á hreinu stjórn þess stóðu sig vel og þess ber sérstaklega að gæta í þessari umræðu kerfisveilan lá í ofvexti bankanna miðað við stærð íslenska hagkerfisins að því að þeir áttu ekki eins og við blasti og hefur blasað við í mörg ár og við höfum rætt hér af kappi á köflum um aðild okkar eða ekki aðild að stærra myntsvæði það var margoft sagt hér á síðustu missirum hvað varðaði stærð fjármálakerfisins að við hefðum í raun tvo kosti annars vegar yrðu bankarnir að minnka aftur einhver þeirra að fara eða við að gerast aðilar að stærra myntsvæði annars hefðum við ekki bakland fyrir bankana sem lánveitandi til þrautavara þetta var margoft rætt og þetta var drifkrafturinn í umræðunni um evrópumál til dæmis á síðustu tólf til átján mánuðum undir þetta hafa margir tekið úr mörgum flokkum víðs vegar úr þjóðfélaginu atvinnulífinu verkalýðshreyfingunni og svo framvegis þannig að það er ekki eins og menn hafi ekki vitað af þessari kerfisveilu hún lá fyrir augum allra menn töldu hins vegar að það væri hægt að sneiða fram hjá henni með ýmsum hætti en svo fór þegar á reyndi að allir bankarnir þrír lentu í vandasömum tíma að það var ekki hægt þegar að alþjóðlegir lánamarkaðir lokuðust nánast fyrirvaralaust og þess ber sérstaklega að geta að regluverk e e s sem heimilar fjármálafyrirtækjum í aðildarlöndunum að starfa á öllu svæðinu á grundvelli starfsleyfis í einu landanna var og er gallað að því leyti að þó starfssvæðið sé landamæralaust innan e e s er eftirlitið og öryggisnetið svo ég vitni í morgunblaðsgrein stjórnarformanns fjármálaeftirlitsins jóns sigurðssonar með leyfi forseta til dæmis innstæðutryggingar og aðgangur að lánveitingum til þrautavara í lausafjárerfiðleikum áfram bundið við einstakt aðildarríki þetta er kerfisgalli í uppbyggingu á regluverkinu í upphafi og áfram með leyfi forseta þessar aðstæður ásamt smæð íslenska hagkerfisins og myntkerfisins reyndust banvæn blanda fyrir íslensku bankana þegar fjármálakreppan varð að holskeflu núna í haust það er mér bæði ljúft og skylt að halda sérstaklega til haga stöðu fjármálaeftirlitsins og aðkomu að þessu máli öllu ómaklegar árásir á það eru ósanngjarnar og eiga sér enga stoð þær eru ómálefnalegar vilji menn leita sökudólga þá skulu þeir gera það áfram en við skulum halda til haga stöðu og starfsemi fjármálaeftirlitsins það er alveg á hreinu af því umræðan hefur þróast sumpart í þá veru að þessi vandræði öll séu til komin vegna þess að eftirlitið hafi brugðist þá skulum við líka taka það fram að eftirlitið er þessara eftirlitsstofnana beggja annars vegar lausafjáreftirlit og hins vegar eftirlit með eiginfjárstöðu bankanna alveg morgunljóst að það eru ábyggilega margar kerfisveilur bæði sem varða e e s samninginn

leiðtogar stóru ríkjanna hafa nú þegar boðað að verði endurskoðað þetta er alveg samevrópskt fjármálaeftirlit samevrópskt það er hægt að þætta þetta enn þá betur saman þannig að veilan lá í því að við tókum þátt í þessu samstarfi að hluta en ekki öllu leyti það blasir alveg við morgunljóst og fyrirvaralaus fellibylur á fjármálamörkuðum þar sem skrúfað er fyrir súrefnið til fjármálastofnana nánast á einni nóttu að sjálfsögðu ruddi þessu svo öllu um koll stóru ríkin brugðust þannig við þau fóru með gríðarlegar fjárhæðir inn í bankana þau gátu lánað til þrautavara það gátum við ekki enda höfðum við ekki stækkað gjaldeyrisvaraforðann að neinu ráði á þessu ári við höfðum opnað lánalínur frá norðurlöndunum sem var vel umræðan allt síðasta ár stóð um það

þetta var umræðan allt síðasta ár við skulum ekki ganga að því gruflandi þetta féll ekki fyrirvaralaust að því leytinu við vorum að ræða þessi kerfislægu vandamál út frá mörgum hliðum auðvitað gekk enginn fram fyrir skjöldu enginn stjórnmálamaður eða

þannig að þessu skal öllu vel til haga haldið í þessari umræðu sem við erum að eiga stað hérna núna það er mjög mikilvægt þegar við ræðum um stöðu fjármálaeftirlitsins og annarra eftirlitsstofnana hér á landi uppbyggingu þeirra skörun á milli eftirlitshlutverka mögulega sameiningu og svo framvegis þetta kemur allt til greina allt er þetta undir skoðun það gerist að sjálfsögðu á málefnalegum forsendum ef menn telja að þessi hlutverk hafi skarast eins og bankastjórn seðlabankans greinilega telur að það sé einhver skörun sem valdi einhverri glufu í eftirlitskerfinu sem sé óheppileg þá er alveg sjálfsagt mál að skoða það núna þegar við erum að endurreisa bankakerfið eftir þessar fjármálalegu hamfarir á alþjóðlegum mörkuðum sem brotnuðu sérstaklega harkalega á okkur íslendingum út af því að hér var bankakerfið mjög stórt en það var ekki mjög stórt óvart eða af því bara bankarnir voru einkavæddir á sínum tíma og það var pólitískt markmið í landinu að efla hérna fjármálastarfsemi það var sérstakri starfsemi haldið úti um fjármálamiðstöðina ísland það var pólitísk hvatning á bak við það að bankarnir stækkuðu og yrðu stórir og sterkir og öflugir á alþjóðlegum vettvangi það lá alveg ljóst fyrir eftirlitsstofnanirnar höfðu ekkert með það að gera þetta var pólitísk stefnumörkun bankarnir uxu og þeir urðu stórir og öflugir og myndarleg fyrirtæki sjálfsagt má deila um ýmislegt í þeirra starfsemi en því skal til haga haldið að það sem felldi þá að lokum var lausafjárkreppa og það að við gátum ekki veitt þeim lán til þrautavara þegar þar á reyndi en áfram með frumvarpið sjálft í rúmt ár hefur alþjóðleg lausafjárkrísa herjað víðast hvar í heiminum og haft í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir fjármálafyrirtæki um allan heim afleiðingarnar sem eru hvað alvarlegastar hér á landi þar sem þrír stórir viðskiptabankar hafa riðað til falls orsakirnar má víða finna að því þó íslensk fjármálafyrirtæki hafi ekki verið stórtæk í viðskiptum með verðbréfavafninga sem komu mörgum bandarískum og erlendum bönkum í vanda voru þau engu að síður næmari fyrir stóráföllum á heimsvísu en

lánveitandans til þrautavara seðlabanka íslands lengst af virtust íslensku fjármálafyrirtækin hafa burði til að standa af sér krísuna uppgjör þessa árs sýndu hagnað og félögin gáfu það út að lausafjárstaða væri viðunandi lausafjárkrísan dýpkaði hins vegar til muna í upphafi haustsins þegar stóráföll dundu yfir bandarískt fjármálalíf stjórnvöld komu fasteignalánasjóðunum fannie að og freddie mac til bjargar í lok ágúst en hinn frægi bandaríski fjárfestingabanki lehman brothers sigldi í strand fyrri hluta septembermánaðar og má segja að það sé almennt álitinn vendipunktur í þróun lausafjárkrísunnar í heiminum þegar hann féll um miðjan september þá í framhaldinu dundu ósköpin yfir út um allan heim og því miður

stöðu stórra félaga eins og general motors ég annarra gríðarlegra áhrifavalda á efnahagskerfi heimsins skömmu eftir þetta kom fyrsta kerfislega áfallið fram á íslandi þegar fjármögnun glitnis banka reyndist óyfirstíganlegt verkefni án atbeina stjórnvalda í lok september ákvað ríkisstjórnin að tillögu seðlabankans að ríkið legði bankanum til nýtt hlutafé eins og kunnugt er varð ekki af þeim fyrirætlunum um svipað leyti lentu stórir bankar royal bank of scotland dexia og fleiri í erfiðleikum og fengu aðstoð stjórnvalda í viðkomandi löndum og fleiri bankar bættust við þennan lista í byrjun í blábyrjun á október

þannig hafa bandaríkjamenn ákveðið að verja sjö hundruð milljörðum dollara þjóðverjar fimm hundruð milljörðum evra bretar þrjú hundruð fimmtíu milljörðum punda og svíar tvö hundruð og fimm milljörðum sænskra króna til þessara hluta til þrautavara lána og inn kom í rekstur fjármálafyrirtækja um mánaðamótin september til október var lánshæfismat íslensku bankanna og ríkissjóðs lækkað og lausafjárstaðan í erlendri mynt varð enn erfiðari heldur en hún hafði verið áður landsbankinn gat ekki greitt út af innstæðureikningum erlendis og neyðarlögin voru sett eins og rakið var hérna áðan með neyðarlögunum hefur tekist að viðhalda bankaþjónustu innanlands fyrir almenning í landinu og reisa nýja banka í eigu ríkisins úr rústum gömlu bankanna

til gömlu bankanna fjármálaeftirlitinu var falin framkvæmd neyðarlaganna sem er óvenjulegt og erfitt hlutverk fyrir eftirlitsstofnun óhætt er að fullyrða að innan fjármálaeftirlitsins hefur verið unnið einstakt starf þrekvirki eins og ég sagði hérna áðan og eiga allir starfsmenn þess og stjórnendur og stjórn þess mikla þökk skilið fyrir ósérhlífið starf í þágu þjóðarinnar samkvæmt lögum er fjármálaeftirlitinu ætlað það hlutverk að gæta þess að fjármálastarfsemi sú sem telst eftirlitsskyld sé í samræmi við lög þannig er eftirlit ætlað að stuðla að því að starfsemi einstakra fyrirtækja sé innan lagaramma og getur gripið til viðeigandi aðgerða í samræmi við þær lagaheimildir sem eftirlitið hefur önnur stofnun hefur einnig aðkomu að eftirliti með fjármálamarkaðnum en það er seðlabankinn sem er ætlað að gæta almennt að kerfislægu fjármálastöðugleika

og sem hluta af endurreisn fjármálakerfisins í samvinnu við alþjóðagjaldeyrissjóðinn mun erlendur sérfræðingur verða fenginn til að fara yfir lagaumhverfi og eftirlit með fjármálamarkaði og gera tillögur til úrbóta það starf hefst strax eftir helgina og er gert ráð fyrir að niðurstöður liggi fyrir síðar í vetur á árinu nítján hundruð níutíu og níu voru samþykkt á alþingi lög um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi með lögunum var gjald sem eftirlitsskyldir aðilar greiða til að standa straum af rekstri fjármálaeftirlitsins breytt á þann veg að tryggt væri að það uppfyllti skilyrði stjórnarskrárinnar um skattlagningarheimildir þetta þýddi meðal annars að festa þurfti álagningarhlutfall í lögum í stað þess að kveða einungis á um hámark álagningar þessum álagningarhlutföllum þarf að breyta á hverju haustþingi enda ógerlegt að ákveða nákvæm hlutföll álagningar á flokka eftirlitsskyldra aðila til lengri tíma en eins árs í senn og undirstrikar staðan það nú mjög rækilega samkvæmt þessu hefur frumvarp til breytinga á þessum lögum verið lagt fram á hverju haustþingi að fenginni skýrslu fjármálaeftirlitsins um áætlaðan rekstrarkostnað næsta árs athugun ráðuneytisins á skýrslunni og að fengnu áliti samráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila með frumvarpinu er álagningarhlutfalli einstakra tegunda eftirlitsskyldra aðila breytt ekki ætla ég að tíunda þær breytingar sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu er gerð skilmerkilega grein fyrir því í athugasemd með frumvarpinu og þeim fylgigögnum með því vegna þeirra atburða sem hér var lýst liggur ljóst fyrir að forsendur bæði á gjalda og tekjuhlið fjármálaeftirlitsins hafa breyst í grundvallaratriðum

unnið er að endurskoðaðri fjárhagsáætlun fjármálaeftirlitsins í ljósi aðstæðna og á grundvelli hennar munu endurskoðaðar tillögur verða lagðar fyrir viðskiptanefnd áður en frumvarpið kemur til annarrar umræðu þingsins og vona ég að háttvirtur viðskiptanefnd virði það vinnulag og taki því vel þetta eru óvenjulegar aðstæður og það liggur fyrir að við þurfum að endurskoða tekjustofnana og gjaldahliðina eins og lagt er upp í frumvarpinu meðal fylgiskjala er skýrsla eftirlitsins til viðskiptaráðherra um starfsemi þess í skýrslunni er fjallað um eftirlit með einstökum sviðum fjármálamarkaðar lánamarkaðar verðbréfamarkaðar vátryggingamarkaðar og lífeyrismarkaðar auk þess sem greint er frá þróun og horfum á íslenskum fjármálamarkaði og áherslum í starfi fjármálaeftirlitsins næstu missiri er skýrslan fróðleg lesning öllum þeim er vilja kynna sér þróun á innlendum fjármálamarkaði og það þótt gjörbreyting hafi orðið frá því skýrslan var samin virðulegi forseti ég mælist til þess að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar